Pane předsedající, pane komisaři, já jsem se zájmem vyslechl Vaše úvodní slovo. Je skvělé, že připravujete a předložíte Bílou knihu týkající se automatizovaných procesů a umělé inteligence. My jsme tomuto tématu věnovali velkou pozornost i v minulém volebním období ve výboru IMCO. Je skvělé, že paní předsedkyně toto téma zde otevírá, protože debata musí pokračovat a zatímco v minulém volebním období jsme spíše řešili konkrétní dílčí témata související s automatizovanými procesy, třeba otázku automobilů, které se řídí bez řidičů, tak je třeba nyní podle mého názoru řešit otázku komplexní právní úpravy

Téma, které já považuji za mimořádně důležité, je nastavení pravidel pro řešení odpovědnostních vztahů. Kdo zodpovídá spotřebiteli za škodu či jiné negativní následky způsobené výrobkem, který je řízen umělou inteligencí? To jsou věci, které dnes odpovídáme pouze částečně, kde nemáme jasnou komplexní evropskou odpověď, a je na vás, abyste takovouto právní úpravu připravili. Nejsem příznivcem přebujelé evropské právní úpravy, ale jsem přesvědčen, že v této oblasti, oblasti moderních technologií, automatických technologií a umělé inteligence je evropská jednotná právní úprava nutná proto, aby zde dále probíhal volný pohyb zboží a služeb, které jsou nějakým způsobem spojeny s umělou inteligencí.